Poštovani g. predsjedniče, kao zastupnica iz Hrvatske u kojoj su radnici jedna od najugroženijih društvenih skupina mogu samo podržati podizanje učinkovitosti inspekcije rada. Vrijeme je da uz usavršavanje zakonodavnog okvira i na ovaj način stanemo na kraj neisplati plaća, dokidanju prava na plaćeni godišnji odmor i neplaćanju prekovremenih sati, što je u Hrvatskoj postalo praksa. Ipak zagovaram drugačiji pristup od izvjestiteljice, koja između ostalog predlaže i povećanje kadra u inspektoratima. Držim kako su preveliki nameti glavni razlog jačanja sive ekonomije, a daljnje bujanje javnog sektora može samo pogoršati taj problem jer će neosporno dovesti do povećanja poreznog opterećenja kako bi se moglo uzdržavati novi glomazni državni aparat. Na kraju balade će inspektori postati sami sebi svrha, a poslodavci će biti doslovno otjerani u područje sive ekonomije. Mlade Europljane ćemo tako dovesti u poziciju da karijeru grade ili u javnom sektoru ili u kriminalu, što naše države i ovu zajednicu vodi u sigurnu propast.